Ich kann nur sagen Die Haushaltsregeln, die wir jetzt vorgelegt haben, die sind gut, aber wir müssen sie in der Anwendung beobachten.

Wir haben eine entscheidende Vereinfachung gemacht bei Pauschalen.